Paní předsedající, já bych chtěl říct, že evropské instituce v posledních letech zažily několik kybernetických útoků. A myslím si, že z tohoto důvodu by neměly podceňovat kybernetickou bezpečnost.

Je to problém, kterému se nevěnuje příliš velikánská pozornost a kterému jsou vystaveni jak žáci, tak velmi často učitelé nebo ředitelé různých škol.